porque marca una especie de cambio de tendencia en el tratamiento de la iniciativa empresarial y la toma de riesgos en Europa, casi diríamos un poco más vecina de la americana, que siempre se ha alabado.

Muchas veces por una rigidez absoluta en la aplicación de las normas, en una visión casi administrativista y contable de lo que es algo tan vivo como un tejido industrial o empresarial. Es muy importante esta pieza legislativa porque influye directamente en lo más activo de nuestra sociedad y, a nivel europeo, mejora la vida de nuestras empresas y de los trabajadores afectados por la vida de estas empresas.

Quiere decir, un mercado único más sólido y más creíble, también en el mundo financiero. Facilita una más grande seguridad jurídica a los inversores transfronterizos, que es una manera de romper con las fronteras, que es el futuro de Europa. Y fomenta la restructuración oportuna de empresas viables en dificultades financieras.

Hay un cuarto punto fundamental. Y es que protege a los trabajadores, dándoles una segunda oportunidad a las empresas y trabajadores, y apostando mucho más por sobrevivir que por tener que desguazarse.